frú forseti

þingsályktunartillögu á þingskjali númer áttatíu og sjö þar sem hún er altækari og lýtur að landshlutunum almennt en síðan fyrir þingsályktunartillögu um skilgreiningu vestfjarða sérstaklega sem vettvang kennslu í sjávarútvegsfræðum og vettvang rannsókna á málefnum hafs og strandsvæða fyrst er það þingsályktunartillagan á þingskjali áttatíu og sjö um sérgreiningu landshluta sem vettvang rannsókna kennslu og atvinnuþróunar flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir jónína rós guðmundsdóttir jórunn einarsdóttir oddný g harðardóttir ólafur þór gunnarsson og þorgerður k gunnarsdóttir tillagan felur í sér að fela mennta og menningarmálaráðherra að beita sér fyrir því að rannsókna mennta og atvinnuþróunartækifæri einstakra landshluta verði skilgreind í ljósi sérstöðu og sérhæfingar á hverjum stað skilgreiningin verði höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fjárframlög og stuðning við fyrirtæki og stofnanir í viðkomandi landshlutum þetta verði gert í tengslum við þá heildarstefnumótun sem boðuð hefur verið af hálfu mennta og menningarmálaráðuneytis í málefnum háskóla landsins og sem liður í því að a marka hverjum landshluta sérstöðu í rannsóknum og kennslu og b leggja grunn að uppbyggingu og verkaskiptingu á sviði rannsókna og háskólakennslu á landsvísu eins og kemur fram í greinargerð með tillögunni lýtur hún að stefnumörkun háskólastarfs í landinu annars vegar og hins vegar að markvissum stuðningi og stefnu fyrir atvinnulíf á landsbyggðinni á síðasta ári boðaði mennta og menningarmálaráðherra heildarendurskoðun á málefnum háskólanna slík endurskoðun kallar á skýrari stefnumótun en verið hefur þar sem umsvif háskólastarfs í landinu hafa aukist ört undanfarin ár við mótun mennta og rannsóknastefnu háskólastigsins telja flutningsmenn mikilvægt að horfa til sérstöðu háskólasvæðanna og nýta sem best þá krafta og þær stofnanir sem fyrir eru í hverjum landshluta þá telja flutningsmenn að þegar taka þarf ákvarðanir í atvinnumálum sé einnig mikilvægt að líta til nýsköpunar og þróunarmöguleika í samstarfi atvinnufyrirtækja og háskólaumhverfisins eins og við vitum hefur víða um land nú þegar þróast háskóla og rannsóknaumhverfi með háskólasetrum rannsókna og fræðasetrum fræðslu og símenntunarmiðstöðvum og útibúum rannsóknastofnana svo eitthvað sé nefnt og hefur sumum þótt nóg um vöxtinn sem hljóp í þennan geira allan hér á vissu árabili þegar mikill vöxtur er hlaupinn í einhverja grein er alltaf hætt við ómarkvissri ráðstöfun og nýtingu fjármuna og það skiptir náttúrlega máli sérstaklega núna þegar um er að ræða fjármagn að hluta til og í umtalsverðum mæli úr almannasjóðum nú þegar til umræðu er að skerpa stefnumótun íslenska háskólastigsins eins og ég nefndi liggur beinast við að byggja á þeim grunni sem fyrir er á hverjum stað þannig teljum við að það væri til dæmis eðlilegast að miða rannsókna og fræðastarf á vestfjörðum við málefni hafsins og strandsvæða almennt slík skilgreining mundi efla rannsóknastofnanir á vestfjörðum og þau atvinnufyrirtæki sem nú þegar sinna þar rannsóknum og þróunarstarfi á sama hátt mætti hugsa sér að rannsókna og fræðastarf á norðurlandi miðaðist við möguleika í ferðaþjónustu fiskeldi búnaðarfræðum eða viðlíka í tengslum við háskólana á hólum og akureyri rannsóknastofnanir á svæðinu og fleiri þannig er þessi þingsályktunartillaga í góðu samræmi við áður fram komna stefnumótun sveitarfélaga atvinnulífs sóknaráætlanir og byggðaáætlanir í nágrannalöndum okkar er að finna dæmi þess hvernig öflugar háskóla og rannsóknastofnanir hafa orðið til á grundvelli skilgreiningar sérstöðu af því tagi sem hér er lögð til við nefnum sem dæmi háskólann í tromsö sem hefur skilgreint sig á alþjóðavísu sem miðstöð rannsókna og kennslu í málefnum haf og strandsvæða á norðurslóð þá vík ég að þingsályktunartillögu á þingskjali númer fjörutíu og sex um vestfirði sem vettvang kennslu í sjávarútvegsfræðum og vettvang rannsókna á málefnum hafsins og strandsvæða meðflutningsmenn mínir að þeirri tillögu eru háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson ásmundur einar daðason einar k guðfinnsson guðmundur steingrímsson gunnar bragi sveinsson sú tillaga gengur út á það að fela mennta og menningarmálaráðherra að skilgreina vestfirði sem vettvang kennslu í sjávarútvegsfræðum og vettvang rannsókna á málefnum hafsins og strandsvæða meðal annars á sviði atferlis og veiðarfærarannsókna og þorskeldis skilgreiningin verði höfð til hliðsjónar við ákvarðanir um fjárframlög og stuðning við fyrirtæki og stofnanir á vestfjörðum og þetta verði gert í tengslum við fyrrnefnda heildarstefnumótun í málefnum háskóla landsins og eins og í fyrri tillögunni sem liður í því að marka hverjum landshluta sérstöðu í rannsóknum og kennslu og leggja grunn að uppbyggingu og verkaskiptingu á sviði rannsókna og háskólakennslu á landsvísu þessi þingsályktunartillaga var áður flutt á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en var ekki útrædd og er því flutt hér á ný á vestfjörðum hefur nú þegar þróast háskóla og rannsóknaumhverfi með

vestfjarða sem lagði grunn að háskólastarfi á vestfjörðum fyrir tilkomu háskólasetursins útibúi hafrannsóknastofnunarinnar á ísafirði matís og fleiri aðilum atvinnufyrirtæki og sveitarfélög í fjórðungnum sameinuðust fyrir nokkrum árum um stofnun háskólaseturs vestfjarða ásamt háskólum í landinu og ásamt atvinnuþróunarfélagi vestfjarða og fleirum háskólasetrið hefur nú byggt upp námsleið í haf og strandsvæðastjórnun í samstarfi við háskólann á akureyri á sama tíma hefur hafrannsóknastofnunin á ísafirði verið að gera merkilegar veiðarfærarannsóknir í samstarfi við impru á nýsköpunarmiðstöð og hraðfrystihúsið gunnvöru og matís sem hafa verið með þorskeldistilraunir auk þess sem ný rannsókna og fræðasetur háskóla íslands í bolungarvík og á patreksfirði náttúrustofa vestfjarða og snjóflóðasetur veðurstofu íslands hafa sinnt umhverfis snjóflóða og dýralífsrannsóknum svo að fátt eitt sé nefnt vestfirðir eru náttúruleg rannsóknastofa á sviði sjávarlíffræði fiskeldisrannsókna veiðarfærarannsókna sjávarvistkerfa og stranda hafstrauma og annarra umhverfisþátta sem tengjast hafinu rannsókna og fræðasetur þau sem fyrir eru hafa góð tök á innbyrðis samstarfi sem og samstarfi við atvinnufyrirtæki í nágrenninu þar má nefna vélsmiðjur rafmagnsverkstæði sjávarútvegsfyrirtæki og fleiri þetta þróunar og rannsóknastarf mætti efla enn frekar og nýta í þágu háskólastigsins og atvinnulífs á vestfjörðum ég vil geta þess og það kemur fram í greinargerð að fjórðungssamband vestfirðinga hefur lagt áherslu á aukinn stuðning við þróunar og nýsköpunarstarf innan sjávarútvegsins til dæmis í fiskeldi kræklingarækt sjávartengdri ferðaþjónustu og nýjungum í matvælaframleiðslu enn fremur að rekstrargrundvöllur og núverandi námsframboð háskólaseturs vestfjarða verði tryggt til framtíðar ásamt nauðsynlegu fjármagni til frekari uppbyggingar nýrra námsbrauta til dæmis í meistaranámi þá er fjórðungssambandið þess einnig hvetjandi að stjórnvöld tryggi áfram fjármögnun til rannsóknastarfs á vestfjörðum eins og segir sig sjálft í þessu sambandi má einnig minna á nálægðina við auðlindir sjávarútvegsins fiskimiðin sem góðan grundvöll fyrir því að rannsóknamiðstöð í þorskeldi verði á vestfjörðum sömuleiðis að atferlis og veiðarfærarannsóknir verði starfræktar í samvinnu rannsóknastofnana þar þannig er þessi þingsályktunartillaga eins og sú fyrri í góðu samræmi við áður fram komna stefnumótun sveitarfélaga og atvinnulífs ég ætla frú forseti ekki að hafa fleiri orð um þetta en bið um að báðum þingsályktunartillögum verði vísað til menntamálanefndar